Maar ik zou ervoor willen pleiten om een versnelling hoger te schakelen, meer te coördineren, meer te ondersteunen op het vlak van gezondheidszorg. Versterk het Centrum voor ziektepreventie en bestrijding, geef het meer middelen voor onderzoek naar dat noodzakelijke vaccin.